Voorzitter, ik heb in Duitsland met heel veel kiezers van de heer Schulz gesproken, en die willen natuurlijk helemaal niet opdraaien voor de schulden van Griekenland, Spanje en Italië. Dus, meneer Schulz, pleegt u niet een enorm kiezersbedrog als u hier zegt dat de Duitse kiezer, uw kiezer, moet opdraaien voor de Griekse schulden, en dat de Griekse belastingbetaler eigenlijk de eigenaar is van die Griekse schulden?